De toda esa población, 185 millones son mujeres. Se ha dicho que los pueblos indígenas han defendido a lo largo de los siglos su casa, su entorno y defendiendo su casa han defendido la casa de todos. Hoy sabemos que muchísimas especies en extinción se conservan porque ellos han defendido la biodiversidad, su entorno, a veces con su vida. Debemos protegerlos, debemos respetarles y debemos hacer una defensa especial, señora comisaria, de las mujeres. Hace veinte años Vandana Shiva ya nos lo decía en la mayoría de las culturas, las mujeres han sido las guardianas de la biodiversidad. Ellas producen, reproducen, consumen y conservan la biodiversidad en la práctica de la agricultura.